forseti vill geta þess vegna fyrirspurna háttvirts þingmanns að forseti hefur svarað bréfinu en mun gera það í dag aftur og bréfið var kynnt í forsætisnefnd í morgun sem var fyrsti fundur eftir að bréfið barst og sömuleiðis lagt fram á lestrarsal þar sem þetta er fyrsti þingfundur eftir að þetta bréf barst forseta